Die Kommission ist ja leider heute nicht so ausreichend vertreten wie ich mir das eigentlich aus Respekt für das Parlament gewünscht hätte. Als Abgeordnete aus einer Region, die von den geplanten Veränderungen massiv betroffen ist, nämlich der Eifel, drängt sich mir nach aufmerksamer Verfolgung der Debatte die Frage auf, ob der leider nur wenig taugliche Versuch einer Vereinheitlichung der Kriterien für benachteiligte Gebiete wirklich den Bedürfnissen in dieser Region gerecht wird, zumal hier für eine sinnhafte und verantwortliche Entscheidung nicht die notwendigen Informationen vorliegen.

Um den Landwirten gerecht zu werden, brauchen wir nicht nur biophysikalische Kriterien, sondern darüber hinaus auch sozioökonomische Kriterien. Deshalb fordere ich die Kommission auf, diesen wichtigen Aspekt mit der notwendigen Zeit, losgelöst vom Gesamtpaket der GAP Reform und vor allem nach Vorlage der notwendigen Dokumente und sorgfältiger Analyse der Auswirkungen über die Kriterien neu zu beraten.